Hvala za mnenje, ki vidim, da je gospod premier ni seznanjen s to problematiko in verjetno mu ministrstva to prikrivajo, zagotovo pa to prikrivajo tudi ministrstvom določene upravne enote in podobne zadeve. Morda bi bilo res treba prevetriti vse te, inštitucije, pregledati, kaj kdo dela. Mislim, da bi lahko tudi ministrstvo za notranje zadeve pa Ministrstvo za javno upravo kaj bolj pobrskalo, kdo dobiva kakšne določene denarje in kam se stekajo ti denarji, kako se pridobivajo papirji, kdo jih dobi, kdo jih ne dobi in kako hitro jih kdo dobi, medtem ko nihče drugi ne. Recimo, če govorimo o Kosovarjih, zelo hitro dobijo dovoljenje, da pripeljejo družino sem, medtem ko tisti, ki pa pridejo delat sem, ne, in se poročijo tukaj, pa tam so pa problemi. Verjetno so problemi zaradi tega, ker določeni ljudje, ki se držijo zakona, nočejo podkupovati uslužbencev in morda je to največji problem. In, mislim, da bi bilo smiselno, da se to, odpre v eni širši razpravi, da se te zadeve odprejo, pokažejo se vsi podatki, da se prinese na na mizo vse, kar je in kaj ni, da se morda tudi povpraša kaj po teh upravnih enotah, in se potem o tem razpravlja. Jaz mislim, da če ne bomo tega naredili, denarja zmanjkuje, in kar na lepem sto milijonov tukaj, petindvajset milijonov tam, mislim, da je to denar, ki ga mečemo skozi okno, in ne poberemo tistega, kar bi lahko od Evrope, ampak raje damo to na ramena naših državljanov. Skratka, ni ni dobro, kar se dogaja. Mislim, da, gospod premier, vas čaka veliko dela na tem področju in, v zvezi s tem tudi predlagam, da opravimo razpravo o tej tematiki v državnem zboru. Hvala lepa.